Od naszych dzieci słyszymy, że żyjemy w czasie kryzysu klimatycznego, bo to już nie jest kwestia zmian klimatycznych, tylko prawdziwego kryzysu.

Wyobraźmy sobie, że w Europie są ciągle miasta, w których dzieci w drodze do szkoły wdychają tyle zanieczyszczeń, które równe są wypaleniu paczki papierosów. Dlatego gdy słyszę polityków, którzy lekceważą kwestię kryzysu klimatycznego i próbują wmówić nam, że jest to ekofanaberia, to tak naprawdę ci politycy zabijają nasze dzieci.

Jest naszym wspólnym dziedzictwem.